virðulegi forseti það frumvarp sem hér er rætt um varðar breytingu á hafnalögum raunar staðfestingu á einum þætti sem er í gildandi hafnalögum og sýnir kannski hvað það er mjög mikil og breið samstaða um hana þessi tillaga snýst um það að ein af höfnum landsins sem ekki hefur fengið eðlilega og lögbundna styrki til að byggja upp hafnarsvæði fái það að hún sitji við sama borð og allar aðrar hafnir landsins þetta er höfnin í helguvík sem er fjölnotahöfn hún er fiskihöfn hún er olíuhöfn hún er uppsjávarfiskshöfn jafnt og hún er vöruflutningahöfn en hún hefur oft í umræðunni verið kennd við það álver sem er í byggingu á reykjanesi auðvitað mundi álverið nýta þessa höfn sem eðlilegt er en það er ekki nema einn þáttur málsins þetta er í rauninni sú eina alvöruhöfn suðurnesja helguvíkurhöfn þegar sú starfsemi verður komin í gang í höfninni því þó tafir hafi orðið á af ýmsum ástæðum

þá er alveg ljóst að þessi höfn verður gríðarleg matarkista fyrir ríkissjóð því sú starfsemi sem ætlað er að byggja upp í kringum höfnina og er þegar í skipulagi og framkvæmd þó að tafir séu á og munar um minna það má segja að þessi bögglingur í sambandi við að helguvíkurhöfn njóti sömu fyrirgreiðslu og aðrar hafnir landsins hafi komið upp í framhaldi af því árni mathiesen sturla böðvarsson og geir h haarde luku ekki við verk sem hófst í þeirra tíð sem ráðherra luku ekki við að koma því í eðlilegan farveg og þar með var fjandinn laus þegar þetta var gert að pólitísku bitbeini það er engin afsökun fyrir stjórnvöld að hunsa slíkt verkefni

þetta snýst ekki um pólitík þetta snýst um það að sveitarfélög landsins

hryggur í málið í framhaldi af því að á einni nóttu skapaðist sú aðstaða að gífurlegt atvinnuleysi varð á suðurnesjum með brottför bandaríska hersins svo gott sem á einni nóttu þá var þeim mun meiri ástæða til að ljúka þessu verkefni þó að ekki sé hægt að neita því að það voru ráðherrar sjálfstæðisflokksins í þáverandi ríkisstjórn sem brugðust

sem varðar þessar styrkveitingar og þó að frumvarpið yrði samþykkt þá er ekki þar með sagt að ríkissjóður þurfi að borga út í einu vetfangi

réttinda og aðrir bæir á landinu þetta snýst einfaldlega um það ekkert annað það er auðvitað til háborinnar skammar bæði í upphafi þessa máls og nú í stöðunni eins og hún er að stjórnvöld skuli ekki taka af skarið

og menn henda ekki fyrir borð lagabókstaf sem stendur og málið kemur fyllilega fram annað árið í röð sem þetta mál kemur fram og lagaheimildin stendur óhögguð fram til ársins tvö þúsund og tólf og ef eða yrði lokið við málið á þeim tíma ef sama dugleysið réði þá er engu að síður ekki hægt að komast hjá því að ljúka þessu máli þó það mundi dragast þetta er þeim mun alvarlegra virðulegi forseti vegna þess að það hallar á byggðirnar á suðurnesjum af fyrrgreindum og skiljanlegum ástæðum það hallar á þær og það er auðvitað þungur róður fyrir sveitarfélag eins og reykjanesbæ þar sem atvinnuleysi er mest á landinu að sitja uppi með nærri milljarð á sínu borði á sinni ábyrgð á meðan atvinnustaðan er jafn erfið og ströng eins og hún er þetta er ekki til eftirbreytni og ég treysti því að hæstvirtur innanríkisráðherra muni fylgja þessu máli eftir og ljúka því í ljósi þess sem maður hefur reynt á löngu árabili sem við höfum unnið saman þá hefur hann verið sanngjarn og tekið rökum ef þurfa hefur þótt þó hann sé á hinn bóginn allharðskeyttur í þröskuldum í kerfinu en þröskuldar eru til að stíga yfir þá og hæstvirtur innanríkisráðherra hefur alla burði til þess að vippa sér yfir þröskulda mér finnst líka að það segi svolítið mikið að nánast helmingur þingheims skrifar undir þetta frumvarp það verður líka að segja eins og er að það er ekki til eftirbreytni eins og var á síðasta þingi þegar þetta mál var til umræðu í samgöngunefnd að háttvirtur þingmaður

tók þetta mál í gíslingu það hef ég aldrei reynt og hef þó setið um tuttugu ár í samgöngunefnd ég hef aldrei reynt það að formaður gerði slíka hluti var búið að ræða þetta mál allnokkuð í samgöngunefnd

með því að afgreiða þetta mál með því að láta það ganga til atkvæða í þinginu sem er auðvitað það eðlilegasta en háttvirtur þáverandi samgöngunefndarformaður kom með þá tillögu að málinu yrði vísað til

og í ljósi þess að til stæði að breyta almennum hafnalögum þessi tillaga í samgöngunefnd kom frá háttvirtur þingmaður róbert marshall að vísa því til ráðuneytisins með því skilyrði eins og háttvirtur þingmaður sagði með því skilyrði að þetta ákvæði sem þetta frumvarp fjallar um væri tryggt í hafnalögunum það er í hafnalögunum núna enn þá en ákvæðið dettur út í lok árs tvö þúsund og tólf þetta er með því skilyrði að þetta ákvæði yrði í hafnalögum og einnig það að þetta tæki ekki nema fjórir til sex vikur að ljúka þessu máli í ráðuneyti eins og háttvirtur þingmaður björn valur gíslason tilkynnti en það sagði ekkert í stuttu máli undirbúningsvinna að endurgerð hafnalaga síðan niðurfelling laganna á árinu tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og fjögur var mikið slys og að því kem ég í öðru máli sem er á dagskrá en þetta leiddi til þess að menn sýndu þolinmæði um stund en enn þá virðulegi forseti liggur þetta mál í dvala það er ekkert farið að gera í því af hálfu innanríkisráðuneytisins það hefur tvívegis á undanförnum missirum verið sett í gang manns vinna til að kanna einhverja hluti en út úr því hefur ekkert komið þess vegna verðum við að treysta því að hæstvirtur innanríkisráðherra taki nú af skarið og tryggi vilja til þess að þetta mál fái eðlilega afgreiðslu það er gangi til atkvæða í þinginu ef menn vilja greiða atkvæði um það hvort ein byggð á að vera út undan á íslandi eða sitja við sama borð og hinar þá þarf að greiða atkvæði að öðru leyti gæti þessi þáttur verið inni í nýjum hafnalögum vegna þess að niðurfellingin sem ég mun koma að eða væri einhver mesta handvömm sem ég hef kynnst á því tímabili sem ég hef verið á alþingi sem spannar nærri þrjátíu ára bil þetta er ekki spurning um neitt annað en sanngirni og réttlæti þetta er það sem málið snýst um helguvíkurhöfn er alhliða fiskiskipa og vöruflutningahöfn og um leið er hún auðvitað stórskipahöfn því að stóru flutningaskipin sem koma til landsins bæði með vörur og olíu þurfa svokallaða stórskipaaðstöðu það er dýpi og rými sem hýsir það það hefur helguvíkurhöfn nú þegar þetta mál fer nú enn eina ferðina til háttvirtrar samgöngunefndar og ég treysti því að hæstvirtur innanríkisráðherra taki og reynslu það er alveg klárt mál að sagan sýnir að sá er nú gegnir því embætti þorir að taka af skarið þegar aðrir velkjast undan ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta mál að þessu sinni en þessi höfn er á lokastigi hún er höfn fyrir allt landið ein af bestu höfnum landsins en bagginn situr á